Consider că, în continuare, regiunile trebuie să fie susținute pentru îndeplinirea obiectivului de coeziune economică și socială, iar sprijinul financiar trebuie să fie asigurat ținând cont în primul rând de produsul intern brut regional. Cetățenilor le trebuie asigurat accesul la infrastructura socială, educațională, de sănătate și de transport. Va fi posibil, astfel, să dublăm eforturile dezvoltării economice cu o calitate ridicată a vieții, ceea ce îi va face pe cetățenii noștri să rămână acasă, în Europa. Stimați colegi, IMM urile sunt esențiale pentru creșterea competitivității economice și ele trebuie încurajate mai departe prin flexibilizarea regulilor de accesare a fondurilor și stimularea lor. Susțin deci că accesul egal la infrastructură și servicii de calitate, precum și sprijinirea IMM urilor sunt direcții de bază în arhitectura politicii de dezvoltare regională și că acesta este drumul spre competitivitate mondială.